Tajani notamment, pour les petites et moyennes entreprises, de faire parvenir l'information sur ce que nous faisons le plus près possible du terrain.

Il faut avoir des relais ou des partenaires.